van investeringen voor de komende jaren, zo'n 325 miljard euro, om de weg uit de crisis te vinden.

We hebben gezamenlijk voor een aardverschuiving gezorgd nogmaals gezegd om die veranderingen, die investeringen mogelijk te maken.

Het aantal trialogen ligt alleen al voor de algemene verordening op meer dan tachtig.

Een hervormd investeringsbeleid over vijf fondsen, die we in de steden en lidstaten dichtbij onze burgers, bedrijven en organisaties uitvoeren.

Ook de aansturing verandert.

Die bijdrage aan slimmer, groener en ook inclusiever staat centraal in die debatten vooraf in de lidstaten. Daarmee voorkomen we dat er veel ik mag wel zeggen teveel wordt geïnvesteerd in beton en asfalt en te weinig in kennis, opleiding en concurrentiekracht. Daarmee stoppen we ook dat gebrek aan evenwicht in Zuid Europa overinvesteren in infrastructuur en te weinig, zoals gezegd, in concurrentiekracht, kennis, innovatie en werkgelegenheid waardoor er nu tienduizenden goedopgeleide jongeren per maand vertrekken alleen al uit landen als Spanje en Portugal, uit de convergentieregio's. De nieuwe vertaling van het solidariteitsbeginsel in de EU via deze structuur en investeringsfondsen combineert op een nieuwe manier de centrale kennisgebieden in Europa met regio's, maar dan ook alle regio's en steden in ontwikkeling. De focus via de thematische concentratie in de fondsen en de introductie van slimme specialisatie vormt die kentering, de basis voor verandering.

En onze instrumenten worden aangepast inderdaad meer naar garantstelling, leningen en revolverende fondsen. Ik dank met name mag ik daarmee afsluiten Constanze Krehl, mijn corapporteur, mevrouw Hübner en alle andere rapporteurs voor de samenwerking, en het team. Ik zal dat straks bij de afsluiting nogmaals doen, want het is teamwork geweest het afgelopen anderhalf jaar.